Wir müssen endlich aufhören damit, an den Mythos der Gleichberechtigung zu glauben

Viele Länder feiern den sogenannten equal pay day jenen Tag des Jahres, an welchem Frauen eigentlich beginnen, für ihre Arbeit genauso viel Geld zu bekommen wie ihre männlichen Kollegen.

Bis dahin arbeiten die Frauen in Österreich 63 Tage lang, in der EU 61 Tage lang im Verhältnis zu ihren männlichen Kollegen eigentlich umsonst.